eru mörg mál sem varða skuldavanda heimilanna heyr heyr það er ýmislegt sem þar er enn óleyst og eiginlega er þetta óskiljanleg flækja sem er og það er illa fyrir okkur komið við höfum ekki haft kjark eða hugrekki eða stjórnvöld hér til þess að ráðast á rót vandans við erum endalaust í einhverjum smáskammtalækningum á sama tíma og mér finnst gott að við séum hér með mörg þingmál um þennan vanda á dagskrá hryggir það mig að sjá að hér er eiginlega enginn að ræða þessi mál þetta finnst mér nú eiginlega táknrænt fyrir þann flótta sem stjórnarmeirihlutinn hér er á undan þessum málaflokki það er búið að ráðast í alls konar úrræði rándýr mörg hver mjög flókin sem hafa ekki gagnast eins og var fullkomlega fyrirsjáanlegt vegna þess að þau taka ekki á rót vandans þau taka ekki á verðtryggingunni og þau taka ekki á forsendubrestinum á meðan svo er er þetta eins og að slást við vindmyllur ég vil ekki gera lítið úr þeim úrræðum sem hafa verið lögð fram mörg þeirra ættu alltaf að vera til en þau geta ekki gagnast við þessar aðstæður það er vonlaust mál ég ætla sem sagt hér að mæla fyrir þingsályktunartillögu sem varð til

ríkisstjórnarflokkanna í kringum síðustu áramót þar sem við vorum að vegna að þrýsta á að koma þessum málum á dagskrá það sem felst í tillögunni er að ég ætla bara að lesa tillöguna sjálfa ég kemst nú ekki að lesa alla greinargerðina hún er átta síður og mikið af ítarefni hún hljómar svo alþingi ályktar að fjármála og efnahagsráðherra skipi þriggja manna starfshóp óháðan hagsmunaaðilum sem útfæri áætlun um almenna niðurfærslu á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila áætlunin skal byggð á því að þær skuldir sem til eru komnar vegna hækkunar vísitölu neysluverðs frá árslokum tvö þúsund og sjö og eru umfram verðbólgumarkmið seðlabanka íslands verði fluttar frá heimilunum í sérstakan afskriftasjóð fasteignaveðlána auk breytinga á verðtryggingarákvæðum slíkra lána starfshópurinn geri tillögu til ráðherra um stofnun sjóðsins og nauðsynlegar lagabreytingar starfshópurinn ljúki störfum ekki síðar en fyrsta nóvember tvö þúsund og tólf miða skal við að áætlunin komi til framkvæmdar ekki síðar en fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán við lögðum þessa tillögu fram á síðasta þingi en hún hefur verið uppfærð tölur og annað í henni hugmyndin er að það komi allir að lausn vandans allir sem málið varðar það verði stofnaður sérstakur sjóður sem þessi forsendubrestur sem við teljum að þær verðbætur sem eru umfram tvö og hálft prósent verðbólgumarkmið seðlabankans sem er í raun loforð ríkisins til lántakenda um hvernig þeir ætla að haga efnahagslegu lífi sínu séu færðar í sérstakan skuldaafskriftasjóður og sjóðnum séu skapaðar tekjur til tuttugu og fimm ára til þess að standa undir útgjöldum þannig að þetta sé greitt niður á þetta löngum tíma tuttugu og fimm árum greiðslurnar eru í raun úr fjórum áttum það yrði sérstakt vaxtaálag sem lagt væri á öll fasteignaveðlán sem næmi í upphafi núll komma tuttugu og fimm prósent en lækkaði árlega um núll komma núll eitt prósent uns það verður tíu prósent þegar tíu ár eru eftir af endurgreiðslutímabilinu og helst óbreytt eftir það þetta verði þá hlutur lántakandans en á móti kæmi að hann fengi höfuðstólsleiðréttingin þótt vaxtabyrðin í framtíðinni yrði eitthvað meira teljum við að það sé réttlætanlegt hann er alla vega meiri en hann greiðir annar liðurinn væri að lagður verði árlegur tímabundinn eignarskattur á eignir innlánsstofnana og h f f bréfaeign annarra en lífeyrissjóða nemur hann núll komma einu níu fimm prósenti í upphafi en lækkar um núll komma núll núll fimm prósent árlega og endar því í núll komma núll sjötíu og fimm á tuttugustu og fimmta ári miðað við forsendur sem gera ráð fyrir fimm prósent árlegri eignaaukningu yrði sá hlutur sex komma tuttugu og átta milljarðar fyrsta árið en sjö komma átta milljarðar síðasta árið vaxtabætur eða það sem við höfum nú kallað bara eltandi vaxtabætur það er í raun hlutur ríkisins það er það sem ríkið hefði hvort sem er ráðstafað í vaxtabætur til heimilanna ef ekki hefði komið til þessi niðurfærsla á skuldum þeir fjármunir færu í staðinn til þess að niðurgreiða eða greiða inn lán sjóðsins þannig að þetta er ekki aukinn kostnaður fyrir ríkið heldur í stað þess að ríkið greiði vaxtabætur á forsendubrestinn greiðir hann sömu upp hæð til að greiða niður sjóðinn miðað við að útgreiddar vaxtabætur árið tvö þúsund og ellefu voru tólf milljarðar og að tuttugu og tvö komma fjögur prósent lækkun á þeim verði eru þetta tvö komma sextíu og níu milljarðar fyrsta árið miðað við að þessi upphæð lækki hlutfallslega í samræmi við höfuðstól afskriftasjóðsins og verði því komið niður í hundrað fimmtíu og átta milljónir króna síðasta árið fjórði hlutinn eða afgangurinn af fjármagni sjóðsins verður fenginn með sérstökum tímabundnum eignarskatti á eignir lífeyrissjóða nemur hann núll komma fjórtán prósent í upphafi en lækkar árlega og endar í núll komma núll sjö prósent á tuttugustu og fimmta ári miðað er við að forsendur sem gera ráð fyrri fimm prósent árlegri eignaaukningu lífeyrissjóða og verður hlutfall lífeyrissjóðanna tvö komma átta milljarðar króna fyrsta árið en fjóra komma fimm milljarðar króna síðasta árið venjulega er það svo þegar einhver minnist á leiðréttingar á lánum og forsendubrestinum reka menn upp ramakvein og segja að það sé verið að taka þetta af gamla fólkinu og það megi ekki skerða ellilífeyrinn eða lífeyrisgreiðslur hér er um mjög lágar upphæðir í heildarsamhenginu að ræða en þess má geta að lífeyrissjóðirnir hafa hagnast gríðarlega á verðtryggingunni frá hruni það er ekki nema eðlileg krafa að þeir komi að þessu líka við skulum ekki gleyma því að við öll erum hluti af þessu lífeyrissjóðakerfi við erum að tala um okkar eigin fjármuni í raun og veru ég held að það sé alveg nauðsynlegt að fara í leiðréttingar sem ráðast á forsendubrestinn ég held að það yrði jákvæð innspýting í hagkerfið sem við þurfum á að halda þessi tillaga byggir á jafnræði við erum ekki að við viljum að allir fái forsendubrestinn leiðréttan óháð því hvað þeir tóku að láni eða hvort þeir geti hugsanlega greitt en þeir geta kannski ekki gert neitt annað en greiða ekki farið í bíó eins og pétur blöndal þingmaður nefndi hér í ræðu fyrr í dag vegna þess að hver einasta króna fer í lánin það er eitt í þessu þessi tillaga tekur bara til verðtryggðra fasteignalána dæmd lögleg eða það lánaform eins banka en það er samt óljóst hvort það á við um öll lán frá þeim banka eða ekki samráð ég hef miklar efasemdir um að það hafi verið réttlætanlegt í þessu máli ég held að þingið þurfi að fylgjast vel með því það getur vel verið að við þurfum að fara í einhverjar aðgerðir til þess að beita eða koma á jafnræði í þeim málaflokkum ég get alla vega ekki séð að til dæmis þeir sem tóku lán snemma hjá íslandsbanka hafa horft á höfuðstól lánanna sinna tvöfaldast ég er ekki að tala um fimmtíu prósent ég er að tala um hundrað prósent algjöra tvöföldun og fengu nánast enga leiðréttingu eftir þá lagasetningu sem þingið fór í það fólk er í raun verr sett en það hefði enga leiðréttingu fengið vegna þess að það er með verðtryggð lán á seðlabankavöxtum og stökkbreyttan höfuðstól þetta er eitthvað